Monsieur le Président, chers collègues, la forêt amazonienne brûle, provoquant la catastrophe écologique que nous connaissons tous. Par la voix du président Macron, la France s'est émue, et nous nous associons tous à cette émotion. Pour autant, le rassemblement national aurait aimé que le président Macron s'émeuve de la même façon des incendies au moins aussi graves qui dévastent les forêts d'Afrique subsaharienne. À l'issue d'une passe d'armes de cour de récréation, indigne des chefs d'État des sixième et neuvième puissances mondiales, Emmanuel Macron a menacé de ne pas signer le Mercosur. Chacun sait que la culture sur brûlis sert à l'alimentation du bétail canadien du CETA, traité catastrophique pour les éleveurs français. Le Rassemblement national et sa présidente Marine Le Pen se sont opposés au CETA, tout comme nous sommes opposés au Mercosur, parce que c'est un traité désastreux pour les agriculteurs français. Le président Macron a fini par effectuer le même constat et, de la façon la plus cynique, s'est emparé du désastre amazonien pour menacer de ne pas signer le Mercosur. Personne n'en disconviendra ici, l'écologie et l'environnement sont des sujets trop sérieux et trop engageants pour l'avenir de la planète pour que l'on en use à des fins de manœuvres politiciennes intérieures. En la matière, charité bien ordonnée commençant par soi même, nous aimerions du président Macron qu'il mette fin au démantèlement de l'ONF, qu'il se préoccupe du traitement des déchets à l'île de la Réunion, qu'il se préoccupe de la montée des eaux à Mayotte, qu'il se préoccupe du risque radioactif induit par le dôme américain des îles Marshall menaçant nos compatriotes de Polynésie française, qu'il se préoccupe davantage de l'environnement de nos compatriotes de Guyane en préservant au mieux la part française de l'Amazonie, qu'il se préoccupe enfin de la catastrophe environnementale des algues sargasses en Martinique et en Guadeloupe. Malheureusement, après toute cette agitation et tous ces effets de manche, Emmanuel Macron ne fera rien sur ces sujets et finira par signer le Mercosur.